frú forseti ég vil ítreka að það er mikilvægt að góð sátt náist um það hvernig við högum þingstörfum þess vegna hefði farið betur á því að forseti hefði kallað þingflokksformenn saman til fundar í morgun rætt tilhögunina áður en kæmi til atkvæðagreiðslu það er enn á ný verið að stefna störfum þingi og þinghaldinu í fullkomna ósátt og átök og þetta er ekki tími nú fyrir okkur íslendinga til að standa í slíkum átökum á þingi hér stendur enn tilboð stjórnarandstöðunnar til stjórnarliða um að færa til icesave málið geyma það á meðan við erum að taka önnur brýn mál og hefja síðan áfram umræður um icesave málið þannig að við reynum að vinna það eins hratt og hægt er en tryggjum það að mál sem snúa til dæmis að fjárlögum og öðru slíku sem brýna nauðsyn ber til að klára sem fyrst hafi framgang í þinginu enn á ný frú forseti skora ég á forseta að ná samkomulagi um stjórnarandstöðuna um